Señor presidente, como ustedes saben, el partido al que representó —Vox— está radicalmente en contra de cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos de nuestro país. Nosotros creemos —obviamente— en la soberanía de las naciones y de los Estados miembros, y me alegro de que, aunque sea por una sola vez, en este Parlamento, otras opciones políticas vengan a defender la soberanía y considerar que la misma es intocable. Aunque sí quiero poner de manifiesto que, hasta que se demuestre lo contrario, en el Tratado de la Unión Europea no se habla de la soberanía europea, sino exclusivamente de la soberanía de los Estados miembros. Como a muchos de ustedes, a nosotros no nos gusta que Rusia pueda enredar en procesos electorales, pero tampoco nos gusta que el señor Macron o 52 diputados de la Asamblea Nacional francesa enreden en las decisiones electorales que se adoptan en España, decidiendo apoyar o criticar a uno u otro país, a uno u otro partido de mi país. Señorías, no nos gustan las injerencias extranjeras, pero tampoco queremos que esto sea la excusa para la creación de una comisión de la verdad, como esa de Orwell en 1984 y que nos digan desde instituciones supranacionales aquello que debe o no ser dicho por los nacionales de cada uno de los Estados.